Minister, odgovoren za okolje in prostor! V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke delimo mnenje o tem, da je treba problem odpadkov, predvsem odpadne embalaže in sveč, urediti. Vendar ta problem ni od danes, ni od včeraj, vleče se že nekaj let. Stranka modernega centra oziroma Mira Cerarja pravi, da se zavedajo odgovornosti do okolja. A res? Kje pa ste bili štiri leta, ko ste vodili vlado, in še nekateri drugi koalicijski partnerji, ki vsi z veseljem pozdravljajo interventni zakon, ki ki ureja tisto, česar Cerarjeva vlada v štirih letih ni uredila. Toliko o tem. Zakon, ki ga obravnavamo danes, je torej interventni zakon. Stroške bomo preko višjih proračunskih odhodkov plačali vsi davkoplačevalci, in to dvakrat, prvič jih plačamo pri odvozu odpadkov, sorazmerno s tem, kolikor jih ustvarimo, in drugič pri nakupu izdelkov, ker nam prodajalci stroške za ravnanje so z embalažo in svečami zaračunajo v ceno proizvoda. Prav pa bi bilo, da se z ravnanje z odpadki uredi tako, da bo v celoti uveljavljeno načelo povzročitelj plača. In za to je bilo štiri leta časa. Interventni zakon namreč pravičnega plačila odvoza odpadkov ne ureja. Stroške bomo plačali dvakrat vsi preko proračunskih izdatkov, torej preko davkov, kar ni najbolj vzgojno, saj bodo enako obremenjeni tudi tisti, ki odpadkov ne ustvarjajo. Regresni zahtevki, ki so vsebovani v zakonu, ne bodo učinkoviti. Sedaj imajo družbe za ravnanje z odpadno embalažo v rokah še mnenje naše zakonodajno- pravne službe, ki jim v tem pritrjuje. Čez leto dni bomo vprašali, koliko regresnih zahtevku je bilo uspešnih; po moje ne bo nobeden. Če bi bil predlagatelj resnično prepričan v svoj prav v tem delu, potem bi v zakon zapisal drugače: "Plomba na premoženje družb, na dvoriščih, katerih se nahajajo presežne količine odpadne embalaže in sveč, ter izbris te plombe šele takrat, ko bodo stroški poravnani." Ne glede na vse pa tako, kot smo povedali na odboru, lahko ponovim tudi danes: V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne nasprotujemo temu zakonu, naša podpora zakonu pa je odvisna od tega, ali bo sprejet amandma, ki smo ga vložili. S tem amandmajem skrajšujemo interventno obdobje za pol leta, torej s tridesetega junija dva dvajset na enaintrideseti dvanajsti dva devetnajst, in istočasno določamo kot skrajni tridesetdnevni rok od trenutka, ko inšpekcija opravi popis in evidentiranje embalaže in sveč, v katerem mora MOP preko izbrane osebe poskrbeti za to, da se odpadna embalaža oziroma odpadne sveče odpeljejo; če prej, toliko bolje. V zakonu trenutno namreč ni nobenega roka, družbe, ki se ukvarjajo s tem, pa opozarjajo na pomanjkanje skladiščnih kapacitet. Na to so opozorili tudi na odboru, ko je bilo jasno izpostavljeno, da teh kapacitet ni dovolj, in v kolikor se z embalažo, ki bo označena, ne bo smelo početi ničesar in bo čakala, ko slišimo ministra, da se bo preko javnih naročil izbral ustrezen izvajalec, potem verjetno bomo priča kolapsu sistema. Zaradi tega ne razumem, mnenja ministra, ki govori o tem, da je ta rok prekratek, da v njem ni mogoče izvršiti tega, kar zakon nalaga, čemu potem zakon sprejemamo po nujnem postopku, oprostite. Ko je bil zakon vložen, smo bili priča temu, da smo vseh medijih brali kako zaradi teh odpadkov grozijo glodavci. A mislite, da bodo miši in ostali glodavci čakali tridesetdnevni rok? Jaz mislim, da ne bojo čakali, že danes tega ne čakajo. Tako da moram reči, da ta argumentacija me pa zdaj spravila v resničen dvom in našo poslansko skupino, ali sprejemamo zakon po nujnem postopku, ker želimo nekaj urediti? Ali sprejemamo zakon zaradi tega, ker želi nekdo iz državnih proračunskih izdatkov nekaj urediti za nekoga? V razpravi, ko bom razpravljal o amandmajih, upam, da bo dovolj časa, da bomo to lahko jasno pojasnili. Mi vztrajamo na tam, da če urejamo to področje interventno, potem ga je potrebno urediti hitro, na tak način, da bodo ti odpadki odpeljani, predelani, uničeni, kakorkoli želite, in to v najkrajšem roku. V nasprotnem primeru takega zakona, še posebej sprejema po nujnem postopku, ne potrebujemo. Torej, naša podpora temu zakonu je odvisna od tega, ali bo sprejet amandma, ki smo ga predlagali, in to v celoti, ali ne. Hvala lepa.